Es ist ihr vorgeworfen worden, dass sie destabilisierend auf den Staat wirkt. Aber in diesem Fall weiß die Regierung, die Diktatur, weder ein noch aus und versucht, Zeichen zu setzen, die aber vollkommen fehlgeleitet sind. Das ist nicht mehr real, das ist wirklich surreal, wie das auch mein Kollege Preda gesagt hat. Wir haben uns hier alle schon sehr über den Arabischen Frühling und die Demokratisierung dort gefreut.

Das ist wirklich eine Menschenrechtsverletzung, das kann man so nicht hinnehmen!